În primul rând doresc să îl felicit pe colegul meu pentru munca depusă la acest raport atât de tehnic, dar cu reale implicații pentru siguranța cetățenilor europeni. Uniunea Europeană aplică măsuri de control al exporturilor de produse cu dublă utilizare de aproape 15 ani. Astfel, prin măsuri preventive de tipul cerințelor de autorizare a exporturilor și înregistrare vamală, Uniunea Europeană are grijă ca proliferarea armelor, în special cele de distrugere în masă, să fie evitată. Cu toate acestea, regimul Uniunii Europene pentru produsele cu dublă utilizare trebuie să cunoască un grad mai mare de transparență și de democratizare. Este necesară crearea unui sistem securizat prin care notificările privind exporturile produselor cu utilizare atât civilă, cât și militară să fie colectate, transmise și stocate pentru a preveni pericolul proliferării armelor de distrugere în masă. De asemenea, salut propunerea raportorului prin care Grupul de coordonare pentru produse cu dublă utilizare este chemat să prezinte Parlamentului European un raport anual pentru a facilita îndeplinirea funcției de control a acestuia din urmă. Comisia Europeană are, la rândul său, datoria de a informa Parlamentul cu privire la implementarea dispoziției Regulamentului de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exportului de produse și tehnologii cu dublă utilizare și de a prezenta un studiu de impact al măsurilor propuse. Nu în ultimul rând, reprezentarea Uniunii Europene în cadrul regimurilor internaționale de control al exporturilor trebuie îmbunătățită. Din păcate, listele produselor supuse controlului sunt actualizate de către regimurile internaționale și transpuse în legislația Uniunii Europene fără ca Parlamentul European să poată participa la acest proces. De aceea, pledez pentru un mai bun control din partea Parlamentului și pentru o înlesnire a raportului de legiferare a acestuia, așa cum este conferit prin Tratatul de la Lisabona.